Jednostronnie nakładane podatki środowiskowe okazują się sporą przeszkodą w działalności przewoźników lotniczych, powodując wzrost kosztów połączeń.

Opowiadam się za realizacją tak zwanej propozycji zatrzymania zegara w odniesieniu do handlu emisjami w lotnictwie, bez żadnych dodatkowych obostrzeń, za jakimi opowiadali się niektórzy posłowie Komisji Środowiska. Niczym nieuzasadniona walka z silnymi ekonomicznie partnerami w Europie najzwyczajniej się nie opłaca.